D'abord le discours du président de la Commission sur l'état de l'Union et dans la foulée, la présentation du projet de révision à mi parcours du cadre financier pluriannuel

Mais le tiers de ces 20 est déjà préempté pour financer les institutions la Commission, le Parlement, le Conseil, la Cour de justice, la Cour des comptes, les agences.

Oui, chers collègues, moins de 14 de notre budget est alloué aux programmes de recherche Horizon 2020, pour Erasmus, pour le programme d'interconnexion des infrastructures en Europe, pour contrôler nos frontières extérieures, accueillir dignement les réfugiés, lutter contre le terrorisme, contre le chômage, notamment celui des jeunes, réguler les productions agricoles, lutter contre les paradis fiscaux et les fraudes de tous ordres, assumer nos obligations humanitaires dans les régions dévastées par les guerres, tarir les sources de migration économique par une politique ambitieuse d'aide au développement, notamment en Afrique. Miroir du passé, le cadre financier est anachronique, privé de marge significative de flexibilité.